hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um happdrætti háskóla íslands númer þrettán nítján hundruð sjötíu og þremur lögum um happdrætti fyrir samband íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga númer átján nítján hundruð fimmtíu og níu lögum um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna númer sextán nítján hundruð sjötíu og þrjú og lögum um talnagetraunir númer tuttugu og sex nítján hundruð áttatíu og sex öll með síðari breytingum í frumvarpinu er gerð tillaga að framlengingu starfsleyfa þessara happdrætta um fimmtán ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund þrjátíu og fjögur en starfsleyfin sem þeim hefur verið veitt með sérlögum um hvert happdrætti fyrir sig renna öll út um áramótin tvö þúsund og átján tvö þúsund og nítján með framangreindum lögum er háskóla íslands og tilteknum félagasamtökum veitt heimild til að starfrækja happdrætti og talnagetraunir til styrktar mikilvægum málum happdrætti háskóla íslands sem hefur haft leyfi frá árinu nítján hundruð þrjátíu og fjögur hefur staðið undir öllum byggingarframkvæmdum og tækjakaupum fyrir háskóla íslands og þannig verið honum ómetanleg lyftistöng og jafnframt sparað ríkissjóði útgjöld ágóða af happdrætti síbs sem hefur haft leyfi til að starfrækja happdrætti frá árinu nítján hundruð fjörutíu og níu skal varið til að greiða stofnkostnað við byggingarframkvæmdir reykjalundar endurhæfingarmiðstöðvar til byggingar vinnustofu fyrir öryrkja og til annarrar félagsmálastarfsemi sambands íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga sjómannadagssamtökin í reykjavík og í hafnarfirði hafa staðið að rekstri happdrættis das frá upphafi eða frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur ágóði af happdrættinu rennur til byggingarframkvæmda fyrir aldraða á vegum samtakanna íþróttasamband íslands í s í og ungmennafélag íslands umfí auk öryrkjabandalags íslands hafa haft leyfi til að starfrækja saman talna og bókstafagetraunir frá árinu nítján hundruð áttatíu og sex og er starfsemi þeirra rekin í nafni íslenskrar getspár ágóða af starfseminni skal varið til eflingar íþrótta og ungmennastarfi í landinu og til að greiða stofnkostnað við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja eða til að standa undir annarri starfsemi öryrkjabandalagsins í þágu öryrkja hefur reksturinn haft mikla fjárhagslega þýðingu fyrir eigendurna

vegna skipulagningar og rekstraröryggis getur verið nauðsynlegt að framlengja heimildir til happdrættisrekstrar tímanlega það auðveldar þeim sem starfrækja happdrætti að horfa til lengri tíma og er til hagræðingar svo sem við gerð viðskipta og rekstraráætlana hefur íslensk getspá meðal annars bent á mikilvægi þess að endurnýja starfsleyfi félagsins tímanlega vegna fjárfestinga við endurnýjun sölu og upplýsingakerfa þar sem starfsleyfi allra þessara happdrætta og íslenskrar getspár renna út á sama tíma er það talið til hagræðingar að starfsleyfi þeirra verði framlengd á sama tíma virðulegi forseti ég vil taka fram að þetta frumvarp lýtur einvörðungu að þessum þætti mála hér eru ekki nein ákvæði um það hvort það eigi að gera breytingar á umhverfi happdrættismála í landinu ég vil hins vegar að það komi fram að sú umræða verður háværari að litið sé til happdrætta á netinu svo dæmi sé tekið þeir aðilar sem ég hef hér nefnt hafa til dæmis haft þau sjónarmið uppi við ráðuneytið að það sé nauðsynlegt að líta til þeirra hluta þessa málaflokks ég tek undir það það þarf að gera það þetta frumvarp kemur ekki í veg fyrir að það sé gert það er sjálfstætt mál að fara í slíka vinnu þegar þeirri vinnu er lokið sem ég á von á að því að við munum snúa okkur að bráðlega í ráðuneytinu það eru dálítið mörg mál sem nú bíða eftir að koma til þings frá innanríkisráðuneytinu og álag á starfsfólkið vegna þess þannig að það hefur ekki verið hægt að hefja og grundvalla vinnu í tengslum við þetta mál en ég held hins vegar að það sé óumflýjanlegt að það verði gert minn vilji stendur til þess þannig að ég vil bara ítreka að þetta frumvarp er á engan hátt að þrengja að þeim fyrirætlunum mér finnst mikilvægt að það komi fram og það sjónarmið af minni hálfu til þeirra nefndarmanna í allsherjar og menntamálanefnd sem

því vil ég virðulegur forseti við lok þessarar framsögu óska eftir því að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar til þóknanlegrar meðferðar